Problém, ktorý sa viacerým členským štátom nedarí riešiť už niekoľko generácií, chce mať Komisia vyriešený za necelých deväť rokov. Nechcem komentovať profesionálnu úroveň rámca Európskej únie pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, naopak, chcem pomôcť našim úradníkom v Komisii pochopiť problém, na riešenie ktorého sa podujali. Na Univerzite Konštantína Filozofa v meste Nitra v Slovenskej republike už viac ako dvadsať rokov pracujú univerzitní pedagógovia a zamestnanci Katedry rómskej kultúry na rozličných metódach pomoci rómskemu etniku. Pripravujú a vzdelávajú rómskych učiteľov pre základné školy, ako aj špecializovaných sociálnych pracovníkov pre prácu v rómskych osadách. Som presvedčený, že skúsenosti odborníkov z tohto ojedinelého pracoviska v Európe, ktorí s rómskou komunitou pracujú už viac ako päťdesiat rokov, by mohli byť pre našich úradníkov pri koncipovaní rómskych stratégií veľmi užitočné.